Moje kolegyně z PPE Mariya Gabrielová iniciovala minulý rok v červnu otázku na Komisi, která se týkala vyjednávání o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro třetí státy. A já bych chtěl nejdříve Mariyi Gabrielové za tuto otázku poděkovat, protože ji plně podporuji a považuji ji za velmi důležitou. Vždyť jen v roce 2014 devatenáct z třetích zemí požádalo o přidání na seznam zemí, které jsou zproštěny vízové povinnosti vůči Evropské unii. A tento počet by mohl do budoucna i stoupat. Evropská komise, která je za vyjednávání těchto dohod zodpovědná, však není sama, kdo tento proces sleduje a nakonec i schvaluje. Je to i Parlament, který má Lisabonskou smlouvou pravomoc schvalovat mezinárodní dohody. A důvodů je několik. Hlavním z nich je především důležitost těchto bilaterárních dohod a jejich výhody posílení mezinárodního trhu a usnadnění investic pro oba dva partnery. Nicméně v celém procesu schvalování mezinárodních dohod neustále bojujeme se dvěma procedurálními problémy. Prvním z nich je fakt, že my, členové Evropského parlamentu, máme nedostatek informací o jejich samotném obsahu, průběhu a harmonogramu. To je v gesci Evropské komise, která však Evropský parlament nedostatečně informuje. Evropský parlament má sice právo získat informace, když o ně sám požádá. Zároveň ale všechny ostatní instituce včetně Evropské komise mají povinnost jakékoliv informace předávat ze své vlastní iniciativy. To je konec konců i to, proč se pan Avramopoulos při veřejných slyšeních k tomuto zavázal. Bohužel po téměř dvou letech musím konstatovat, že vzájemná informovanost nefunguje. Považuji za zásadní, aby Evropská komise vytvořila mechanismus, který by zajistil pravidelné předávání informací o probíhajících nebo plánovaných vyjednáváních. Často nám chybí i základní informace, jako je indikace země, typ dohody, průběh procedury či relevantní dokumenty. Není pochyb o tom, že bez takových údajů není Evropský parlament schopný posílit svou roli při uzavíraní mezinárodních dohod.

Dodnes v praxi neexistuje žádný systém, kterým by Evropská komise včas a řádně informovala výbor LIBE, jehož jsem členem, o těchto dohodách. A to i přesto, že tato výměna by měla probíhat minimálně dvakrát do roka. Podle mého názoru stejně jako podle názoru mých kolegů musí Evropská komise tyto nedostatky co nejdříve odstranit. Vážený pane komisaři, jen skrze systematickou a více konzistentní spolupráci Komise a Parlamentu, ke které jste se zavázal ve svém úvodním projevu, je možné těžit z výhod, které mezinárodní dohody bezesporu přinášejí. A to nejen tím, že dochází k posílení spolupráce